Je souhaite dire que je ne partage pas toujours, tant s'en faut, les opinions ou les propos de M.

Autrefois, le Président et le Bureau du Parlement ne pouvaient sanctionner que pour des députés perturbant gravement les travaux de l'assemblée. Or, de plus en plus, il semble que ceux qui tiennent des propos incorrects mais qui va décider de la correction ou de l'incorrection d'un propos?

Je crois qu'il s'agit là d'une dérive aussi dangereuse que celle à laquelle nous avons assisté, relativement au mandat d'arrêt européen utilisé aujourd'hui à l'encontre d'une personne, M. Puigdemont, dont je ne partage pas du tout les convictions, je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Catalogne, mais j'estime anormal que ce mandat d'arrêt européen soit utilisé contre un réfugié indiscutablement politique.